Nous vous avons déçus, nous vous avons trahis. Jusqu'au dernier moment, jusque dans la nuit de l'attaque et j'en garde les traces sur mon GSM vous nous avez appelés, vous avez espéré que les médias, les gouvernements, l'Europe, vous protégeraient.

Et vous êtes restés seuls, sans armes, face à des soldats ayant l'ordre de tirer, au vu et au su de la communauté internationale tout entière. Et vous nous demandez aujourd'hui justice, mais une justice internationale, indépendante. Vous n'avez pas confiance en une justice israélienne, même encadrée par des observateurs étrangers, car vos amis ont été tués, car Israël a fait disparaître immédiatement tous les indices de l'attaque, a détruit les films, les photos, confisqué les ordinateurs, les caméras, les appareils de photos, évacué toute trace pour produire, trois jours plus tard, sa propre version de l'assaut, montages photographiques à l'appui car Israël vous a traités de terroristes, traités comme des terroristes, emprisonnés et parfois battus, et vous n'avez rien compris à ce scénario d'horreur. Vous voulez donc une justice dans laquelle vous pourrez croire, et vous voulez aujourd'hui, parce que c'est pour cela que certains d'entre vous sont morts, que le siège de Gaza soit levé, immédiatement et sans condition. Je vous en fais la promesse solennelle, nous ne vous décevrons plus. Madame Ashton, ne me répondez pas, répondez leur. Ils nous regardent comme nous regarderont toujours, avec leurs yeux stupéfaits et incrédules, ceux qui ont payé de leur vie leur engagement humanitaire. La résolution conjointe du Parlement condamne l'attaque, exige une enquête internationale et la levée du blocus, mais le Parlement exigera demain que justice soit rendue. Si nous l'oublions, des centaines de survivants de la flottille du Marmara viendront nous le rappeler.